Ihnen, Herr Kommissar, möchte ich auch meinen Dank aussprechen für die gute Zusammenarbeit, aber auch für das, was Sie erwähnt haben, dass es Ihnen wichtig war, auch in den Norden Kosovos zu fahren, dort sogar eine Nacht zu verbringen und damit auch der Bevölkerung klarzumachen Sie stehen auch für diese Bevölkerung dort.

Ich denke, das war ein wichtiges Zeichen, um das klarzumachen, was dieses Europäische Parlament schon in der Vergangenheit und auch jetzt wieder zum Ausdruck bringt, nämlich die Unterstützung für das unabhängige Kosovo auf dem Weg in die Europäische Union.

In wenigen Wochen wird der Internationale Gerichtshof entscheiden und seine Meinung dazu abgeben, wie die Position zur Unabhängigkeitserklärung von vor etwas mehr als zwei Jahren ist. Ich hoffe, dass diese Entscheidung, diese Meinung dann eine Gelegenheit sein wird so etwas wie ein open window wie es auf Englisch heißt um die regionale Zusammenarbeit auf eine neue Basis zu stellen aber von der Eigenstaatlichkeit und Unabhängigkeit Kosovos ausgehend und klarzumachen, dass die gemeinsame Zukunft für alle Staaten der Region für Serbien, für Kosovo und alle anderen als Mitglied der Europäischen Union steht und am Weg dorthin

Ich bin froh, dass wir eine Mehrheit dafür haben, die auch die fünf Mitgliedstaaten, die Kosovo noch nicht anerkannt haben, auffordert, dies bald zu tun, und dass auch die Kommission noch einmal aufgefordert wird, die Visaliberalisierung so bald als möglich zu beginnen. Denn die Bürgerinnen und Bürger des Landes, vor allem die jungen, dürfen nicht den Eindruck haben, sie leben in einem isolierten Staat, sie können nicht hinaus, während alle anderen in der Umgebung diese Zukunft bald haben werden. Ich denke, das ist der Auftrag. Ich hoffe, dass ich dafür auch eine große Mehrheit morgen im Plenum finden werde. Ich habe auch einen neuen Änderungsantrag eingebracht, der ein starkes Bedauern über die Gewaltausbrüche der letzten Tage in den Vordergrund stellt, sehr auf rasche und unabhängige Aufklärung hofft und das nicht als Basis für ein Aufschaukeln der Emotionen in den nächsten Tagen und Wochen nimmt.